virðulegi forseti ég þakka kærlega fyrir þessa umræðu hún hefur verið mjög áhugaverð verið gaman að hlusta á innleggin frá þingmönnunum og það hefur verið sérstaklega gaman líka að finna fyrir þessum sameiginlega áhuga okkar og stuðningi hvað snýr að norrænu samstarfi ég held að þetta geti einmitt verið bara mjög gott upplegg og stuðningur við þá formennskuáætlun sem við erum að fara í eða þetta verkefni sem við erum að fara í eða núna á næsta ári en líka þegar kemur almennt að stuðningi við norrænt samstarf hvernig við getum byggt það upp enn frekar og hvað við getum gert meira síðast þegar við vorum með formennsku í norrænu ráðherranefndinni var það tvö þúsund og níu og tvö þúsund og níu var ekki auðvelt ár hér á íslandi það þurfti að taka miklar og erfiðar ákvarðanir varðandi niðurskurð

að við ætlum að axla þessa ábyrgð taka að okkur formennskuna í norrænu ráðherranefndinni og gera það vel og það var gert vel

fyrirhugaður nú í norrænu samstarfi þar sem við höfum bent á það að ég held að það séu fáar þjóðir sem hafa þurft að forgangsraða meira en akkúrat íslenska þjóðin

því hér í þessari umræðu hafa einmitt komið fram fjölmörg dæmi um það hvað það er sem við erum að gera í norrænu samstarfi sú staðreynd að þegar við flytjum á milli norðurlandanna er það nánast eins og við séum að flytja á milli kópavogs og hafnarfjarðar við flytjum bara lögheimili okkar það er allt annað en þegar við erum að flytja til annarra evrópuríkja bækurnar sem við lesum fyrir börnin okkar astrid lindgren tove sem skrifaði múmínálfana og helstu fyrirmyndir dætra minna annars vegar lína langsokkur og mía litla þetta kemur frá norðurlöndunum þetta er hluti af þessari norrænu menningu sem við erum að styðja við við höfum talað hér um stöðu kvenna í dreifðum byggðum við höfum

klukkan hefur nefnilega ekki verið get ég fengið þrjár mínútur í lokaorð þrjár mínútur þrjár mínútur já það er gífurlega mikið sem hægt er að gera í norrænu samstarfi og þó að ég fái aðeins að syndga hér upp á tímann minn vil ég sérstaklega nefna eins og háttvirtur þingmaður róbert marshall kom inn á að þó að við teljum mikilvægt að stuðla að norrænu samstarfi þurfum við að sjálfsögðu að vera tilbúin líka til að endurskoða þær áherslur sem við höfum í norrænu samstarfi ég tel þegar við horfum til dæmis á skiptingu fjármuna í norrænu samstarfi að þá endurspegla þeir kannski ekki þær áherslur sem við höfum síðan innan lands í skiptingu fjármuna dæmi um það að við erum að setja tæplega helminginn af íslensku fjárlögunum í velferðarmál en

snýr að samstarfi varðandi heilbrigðismálin er að mínu mati og verður stórt skref í þá átt að auka samstarf á milli norðurlandanna um það sem við erum hvað einna best í sem er heilbrigðisþjónusta sem er velferðarþjónustu þannig að það eru